Señor Presidente, he votado a favor porque después de casi 40 años es urgente mejorar la competitividad de los productos europeos mediante una patente única y porque se abarata el registro para los Estados miembros. No es lo ideal porque, en efecto, no compartimos el régimen lingüístico, pero los usuarios lo tienen claro. Es urgente e imprescindible implantar este sistema de protección europea sobre la creatividad europea que se proyecta sobre productos y servicios. Además, es urgente hacerlo mediante un procedimiento simple, con unos costes razonables, sin cargas burocráticas y con procedimientos que sean comprensibles. Cumplir estos requisitos es clave para la competitividad de nuestras producciones en el mercado global y estoy segura de que sobre la base de la prosperidad a la que contribuye esta normativa será más fácil introducir en el futuro las mejoras lingüísticas que algunos consideramos justas y que llevamos esperando en otros temas con toda la paciencia y comprensión que aplicamos hoy a esta votación.